Když se na ten velký posun, co se stal za posledních pět let, a to bez nějakého našeho usnesení, podíváte, uvidíte obrovský rozdíl. Nabíječek bylo třicet druhů a byly daleko větší, dnes jich je pár. Jednotná nabíječka zastaví vývoj a nové technologie, které budou k dispozici např. ve Spojených státech amerických nebo v Asii, nebudou dostupné pro občany Evropské unie. Neříkejme soukromým společnostem, co mají vyrábět a co mají prodávat. Tyto zásahy jsou ospravedlnitelné pouze v případě ochrany zdraví.